Monsieur le Président, la Commission propose d'exempter les Ukrainiens de l'obligation de visa pour entrer dans l'Union. Je suis résolument opposé à cette proposition, car la Commission la présente elle même comme, je cite un développement de l'acquis de Schengen. Or, je suis contre Schengen, dont l'échec évident vient d'ailleurs d'être constaté par un rapport du Sénat français. Je condamne, d'autre part, cet empressement de l'Union à collaborer avec le sinistre régime du président Porochenko. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a révélé qu'il pratique la torture à l'encontre des personnes soupçonnées de séparatisme.

Quant à la corruption, elle se porte mieux que jamais.

L'Union doit se reprendre et arrêter de se laisser aveugler par sa haine de la Russie.